Cette nouvelle économie numérique permet en effet à de nombreux retraités, jeunes, chômeurs, étudiants ou salariés précaires de trouver un emploi et de compléter leurs revenus. Nos entrepreneurs inventent tous les jours de nouveaux services et nous devons encourager le développement de ces start up.

L'adjectif collaboratif ne peut pas être un slogan de marketing qui cache, en réalité, un contournement massif des règles sociales, une concurrence déloyale pour nos artisans et nos PME, une tromperie des consommateurs et un évitement de l'impôt. Un cadre équitable est donc nécessaire, et nous attendons avec impatience les mesures concrètes que la Commission proposera à cet égard.